Je reviens du Mali et ce n'est pas notre mission d'entraînement malheureusement, aussi professionnelle soit elle qui va faire la différence par rapport à l'instabilité que connaît ce pays. En revanche, ce que je sais, c'est que ce sont les troupes françaises une fois de plus qui sont en première ligne et que la solidarité européenne s'exprime quand même très timidement, et que les pays européens qui envoient des contingents au Mali leur assignent des fonctions surtout non combattantes, avec le moins de problèmes possibles. Ce n'est pas ça la solidarité européenne et ce n'est pas comme ça qu'on va avancer.

pas. Sur le plan industriel, j'entends parler des coûts de la non Europe, mais le coût de la non Europe pour notre propre industrie de défense, c'est quand le matériel existe en Europe et que certains pays continuent d'aller acheter sur étagère aux États Unis. C'est aussi un coup de la non Europe qu'il faudra bien un jour souligner.